Prin Rezoluția din 15 februarie 2011, Parlamentul cerea Comisiei să informeze și să consulte periodic Parlamentul cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare și în actualizarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum și a proiectelor finanțate de Uniune în legătură cu regiunea Dunării. Comisia ne a informat că va publica primul raport privind implementarea acestei strategii la începutul anului viitor, și sperăm că acesta va fi actualizat cel târziu la fiecare doi ani. Forumul pentru Dunăre din Parlamentul European organizează reuniuni periodice aferente domeniilor prioritare ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării, la care au fost invitați și coordonatorii acțiunilor prioritare. Conform informațiilor prezentate de aceștia, nu toate statele membre au trimis proiecte pentru acțiunile prioritare respective, iar proiectele trimise se află în diferite etape de dezvoltare sau implementare, unele neavând asigurată finanțarea. În această perioadă se dezbat regulamentele privind fondurile structurale pentru viitoarea perioadă financiară, precum și mecanismul de Conectare a Europei.